númer hundrað tuttugu og fimm nítján hundruð níutíu og níu í frumvarpinu er lagt til að árlegt gjald í framkvæmdasjóð aldraðra verði hækkað um sex prósent eða úr sjö þúsund hundrað og þrjár krónur í sjö þúsund fimm hundruð þrjátíu og fjórar krónur samkvæmt fjárlögum ársins tvö þúsund og níu eru gjöld í framkvæmdasjóð aldraðra áætluð þrettán hundruð sextíu og átta milljónir króna en voru tólf hundruð sjötíu og sex komma fjórum milljónum króna í fjárlögum síðasta árs hækkunin

samkvæmt kostnaðarumsögn fjármálaráðuneytisins er gert ráð fyrir að árið tvö þúsund og níu verði gjaldendur hundrað áttatíu og fimm þúsund hundrað þrjátíu og þrjú og tekjur sjóðsins hækki um níutíu og einn komma sjö milljónir króna á greiðslugrunni framkvæmdasjóður aldraðra fær tekjur af sérstöku gjaldi sem skattstjórar leggja á þá sem skattskyldir eru samkvæmt fyrstu grein laga númer níutíu tvö þúsund og þrjú um tekjuskatt og eru á aldrinum sextán til sjötíu ára í lögum um málefni aldraðra er kveðið á um þá fjárhæð sem lögð skal á gjaldendur ár hvert og kemur gjaldið árlega til endurskoðunar við afgreiðslu fjárlaga breyting á fjárhæðinni krefst breytinga á lögum um málefni aldraðra eins og ég sagði áðan þá er gert ráð fyrir þeirri hækkun sem ég mæli fyrir í fjárlögum þessa árs fjárhæð gjaldsins

virðulegi forseti ég legg til að frumvarpinu verði vísað til annarrar umræðu og háttvirtur félags og trygginganefndar